Y, sobre este tema que hoy discutimos, sobre los yo quisiera resaltar, desde el ámbito de la formación, tres elementos que me parecen fundamentales para combatir, sobre todo, el desempleo juvenil. En primer lugar, promover la formación en aquellas disciplinas que potencian el desarrollo de competencias transversales, como son la competencia digital en el uso de las nuevas TIC, la creatividad y el espíritu de iniciativa, la capacidad de trabajar en equipo y el aprendizaje de lenguas, todo ello en un ambiente propicio para la movilidad. En segundo lugar, garantizar el reconocimiento mutuo de títulos y calificaciones obtenidos a través de cualquier forma de aprendizaje formación profesional, aprendizaje no formal a lo largo de toda la vida, el voluntariado...

por último, quisiera destacar que, pese a que se trata de competencias que incumben ante todo a los Estados miembros, la Unión Europea debería seguir aportando recursos para los programas de educación y formación, con el objeto de ofrecer una enseñanza de calidad y accesible a todos. Por ello, celebro que la Comisión haya previsto un incremento aproximado del 8 en estos programas en el presupuesto para